Monsieur le Président, je suis content que ma première réponse ne vous ait pas déçu.

Je suis conscient du fait qu'un État membre qui n'a pas de dérogation a pris quelques libertés par rapport à cette exigence du traité, mais je ne voudrais pas exclure de prime abord parce que la situation générale et l'atmosphère ambiante auraient changé un État membre qui remplit les critères pour devenir membre de la zone

Je vous dirai ceci, Monsieur le Président, l'Union européenne ne sera complète que le jour où tous les États membres auront adopté l'euro.